Pane předsedající, já jsem hlasovala pro zprávu Evropského parlamentu o provádění evropského semestru.

Roční analýzu růstu považuji za velmi důležitý nástroj, který členským státům poskytuje důležitou zpětnou vazbu pro to, na jaké oblasti se mají zaměřit a jaké reformy mají uskutečňovat. Je potřeba větší flexibilitu pro pracovní úvazky a nezavrhnout ani typické formy zaměstnávání, pokud chceme skutečně pomoci k větší zaměstnanosti. Tyto formy také umožňují zaměstnancům sladit pracovní povinnosti s jinými. I tito zaměstnanci si ovšem zaslouží dostatečnou sociální ochranu.